hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um landsvirkjun frumvarpið er lagt fram í kjölfar undirritunar á samningi um kaup ríkisins

meginefni frumvarpsins er tvíþætt annars vegar eru lagðar til breytingar á lögum um landsvirkjun til samræmis við að ríkissjóður hefur keypt hlut reykjavíkurborgar og akureyrarbæjar í fyrirtækinu hins vegar er lagt til að fyrirsvar vegna eignarhalds ríkisins í landsvirkjun færist frá iðnaðarráðherra til fjármálaráðherra ég vil byrja á því að fara nokkrum orðum um

að frumkvæði reykjavíkurborgar voru viðræður hafnar í febrúar árið tvö þúsund og fimm þegar undirrituð var viljayfirlýsing um að íslenska ríkið leysti til sín eignarhluta reykjavíkurborgar og akureyrarbæjar í landsvirkjun þetta var gert í ljósi þeirra breytinga sem raforkulög fólu í sér en eðlilegt þótti að reykjavíkurborg og akureyrarbær sem eigendur annarra orkufyrirtækja losuðu um eignarhluta sína í landsvirkjun í yfirlýsingunni var upphaflega gert ráð fyrir því að samningur um þetta skyldi liggja fyrir eigi síðar en þrítugasta september árið tvö þúsund og fimm og þessar breytingar á eignarhaldi landsvirkjunar ættu sér stað fyrsta janúar tvö þúsund og sex samkomulag náðist hins vegar ekki um kaupin og í byrjun árs tvö þúsund og sex urðu aðilar sammála um að ekki væru forsendur fyrir frekari viðræðum að svo stöddu um mitt ár tvö þúsund og sex voru viðræður síðan teknar upp að nýju í lok október síðastliðins náðist loks samkomulag milli aðila um kaup ríkisins á eignarhlutum reykjavíkurborgar og akureyrarbæjar í landsvirkjun var samningur þessa efnis undirritaður miðvikudaginn fyrsta nóvember og er hann fylgiskjal með frumvarpinu með samningnum skuldbindur íslenska ríkið sig til að kaupa rúmlega fjörutíu og fjögur og hálft prósent eignarhlut reykjavíkurborgar og tæplega fimm og hálft prósent eignarhlut akureyrarbæjar í landsvirkjun samningurinn öðlast gildi fyrsta janúar næstkomandi en var undirritaður með fyrirvara um samþykki alþingis borgarstjórnar reykjavíkur og bæjarstjórnar akureyrar kaupverð eignarhlutanna nemur samtals þrjátíu komma tuttugu og fimm milljörðum króna og skiptist þannig að reykjavíkurborg fær um tuttugu og sex komma níu milljarða króna en akureyrarbær fær um þrjú komma þrjá milljarða króna samkvæmt samningnum greiðir ríkissjóður fyrsta janúar tvö þúsund og sjö reykjavíkurborg þrjá milljarða króna og akureyrarbæ tæplega þrjú hundruð sjötíu milljónum króna fyrir eftirstöðvum kaupverðs gefur ríkissjóður út skuldabréf til tuttugu og átta ára og eru bréfin verðtryggð og bera breytilega vexti greiðslur af bréfunum fara annars vegar til lífeyrissjóðs starfsmanna reykjavíkurborgar og hins vegar til lífeyrissjóðs starfsmanna akureyrarbæjar til að mæta lífeyrisskuldbindingum vegna starfsmanna sveitarfélaganna í samningnum er kveðið svo á að selji ríkissjóður eignarhlut sinn fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og tólf hvort heldur að hluta eða öllu leyti þó að lágmarki fimmtán prósent skuli kaupverð á þeim eignarhluta sem seldur er taka leiðréttingum til hækkunar eða lækkunar að teknu tilliti til nánar tilgreindra forsendna ákvæðið á einungis við selji kaupandi eignarhlut sinn beinni sölu til þriðja aðila eftir fyrsta janúar tvö þúsund og tólf eiga hvorki kaupandi né seljendur kröfur á hendur hinum um leiðréttingu á kaupverði frá sama tíma falla niður ábyrgðir reykjavíkurborgar og akureyrarbæjar á þeim skuldbindingum landsvirkjunar sem stofnað hafði verið til fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og sjö meginmarkmið frumvarpsins er að gera breytingar á lögum um landsvirkjun til samræmis við þá breytingu sem orðið hefur á eignarhaldi í landsvirkjun með kaupum íslenska ríkisins á hlutum reykjavíkurborgar og akureyrarbæjar í fyrirtækinu þannig er lagt til að allar tilvísanir til sveitarfélaganna tveggja verði felldar brott í frumvarpinu er enn fremur lagt upp með að ekki verði gerðar breytingar á rekstrarformi landsvirkjunar því er lagt til að í stað reykjavíkurborgar og akureyrarbæjar verði sameigandi ríkissjóðs sérstakt einkahlutafélag sem er að fullu í eigu ríkisins stofnað hefur verið eignarhaldsfélag eignarhlutir e h f sem unnt er að nota í þessu efni með eign slíks félags að mjög litlum hluta í landsvirkjun núll komma eitt prósent má vera ljóst að einungis er verið að fullnægja kröfum um tvo sameigendur að lágmarki í sameignarfélagi ríkið er eftir sem áður eigandi landsvirkjunar að fullu beint og óbeint og ekki til þess ætlast að eignarhaldsfélagið hafi bein áhrif á starfsemi landsvirkjunar í krafti síns eignarhluta þá er gert ráð fyrir því að gildandi sameignarfélagssamningur á milli ríkisins reykjavíkurborgar og akureyrarbæjar falli niður en í stað hans komi nýr sameignarfélagssamningur á milli nýrra sameigenda fylgir það frumvarpi þessu sem fylgiskjal annars með þessu fyrirkomulagi er uppfyllt skilyrði um lágmarksfjölda eignaraðila að sameignarfyrirtækinu og sameignarfélaginu landsvirkjun þannig við haldið því er ekki þörf á því að gera breytingar á rekstrarformi landsvirkjunar samkvæmt gildandi lögum um landsvirkjun falla mál er varða framkvæmd laganna og aðild ríkisins að landsvirkjun undir ráðherra þann sem fer með orkumál er það frávik frá þeirri skipan sem almennt var komið á meðferð slíkra eigna með öðrum tölulið fimmtu grein reglugerðar um stjórnarráð íslands en þar segir meðal annars að fjármálaráðuneytið fari með mál er varða eins og segir þar eignir ríkisins þar á meðal verðbréf og hlutabréf svo og fyrirsvar þeirra eigna vegna meðal annars að því er tekur til stjórnar fyrirtækja í eigu ríkisins eins og þar segir í ljósi þeirra breytinga sem orðið hafa á skipulagi raforkumála og þess að fyrirtækið starfar nú á samkeppnismarkaði er óheppilegt að handhöfn þess sé hjá sama ráðherra og fer með almenna stjórnsýslu á sviði auðlinda og orkumála með hliðsjón af þessu hefur verið ákveðið að fjármálaráðherra skuli taka við eigandahlutverki ríkisins í landsvirkjun í stað iðnaðarráðherra svo sem verið hefur í samræmi við framangreinda ákvörðun er í frumvarpinu leitað eftir viðeigandi breytingum á lögum um landsvirkjun en af þeim leiðir að meðferð eigna ríkisins í fyrirtækinu færist við gildistöku laganna til fjármálaráðherra þetta felur meðal annars í sér að fjármálaráðherra mun skipa stjórn landsvirkjunar og samþykkja nýjar skuldbindingar og ábyrgðir vegna fyrirtækisins

meðferð eignarhalds ríkisins í hitaveitu suðurnesja rarik og orkubúi vestfjarða færist alfarið til fjármálaráðherra auk framangreindra breytinga er í frumvarpinu að finna ýmsar aðrar tillögur um breytingar á lögum um landsvirkjun

ríkið á í dag þrjá af sjö stjórnarmönnum en við yfirtöku á hlut sveitarfélaganna hverfa fjórir fulltrúar þeirra úr stjórn fyrirtækisins þá er lagt til að einungis þurfi að leita samþykkis fjármálaráðherra við nýjum skuldbindingum eða ábyrgðum sem fara fram úr fimm prósent af höfuðstól á ári hverju að öðru leyti er fyrst og fremst um að ræða niðurfellingu ákvæða sem talin eru óþörf í ljósi breytinga sem orðið hafa á skipulagi raforkumála og starfsskyldum landsvirkjunar má sem dæmi nefna að lagt er til að felld verði niður ákvæði um sérstakan samráðsfund upptalning laganna á virkjunum sem landsvirkjun á og rekur og ákvæði sem heimila sveitarfélögum að gerast eignaraðilar að landsvirkjun hæstvirtur forseti ég hef hér gert grein fyrir helstu efnisatriðum þessa frumvarps ég vil að lokum árétta að ég tel að kaup ríkisins á hlut reykjavíkurborgar og akureyrarbæjar hafi verið óhjákvæmilegt skref í að skapa skýrari línur varðandi eignarhald opinberra aðila að raforkufyrirtækjum ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar iðnaðarnefndar og annarrar umræðu